alþingis sem varðar meðferð fjárlagafrumvarpsins þetta er á þingskjali átta hundruð áttatíu og tvö

nefndarmenn úr fjárlaganefnd sigmundur ernir rúnarsson höskuldur þórhallsson ásbjörn óttarsson björgvin g sigurðsson og illugi gunnarsson í megindráttum má segja að frumvarp þetta sé sett fram til þess og með það að meginmarkmiði að gera umræður um fjárlagafrumvarpið markvissari en verið hefur alllengi og einnig og ekki síður að fá meiri þátttöku ráðherra og forustumenn meiri hlutans í þingnefndum til þess að taka þátt og gefa þeim kost á þátttöku í fjárlagaumræðunni að því sem lýtur að einstökum málefnasviðum jafnframt gerir þetta frumvarp ráð fyrir því að fjárlagafrumvarpið við afgreiðslu þess að sú atkvæðagreiðsla sem þar hefur átt sér stað og þingmenn þekkja verði hvorutveggja einfölduð en ekki síður stytt í tíma þannig að þetta geri

við það mál sem ég legg hér fram og mæli fyrir hefur verið höfð hliðsjón af skipulagi fjárlagaumræðu í svíþjóð og noregi þó svo að meðferð fjárlaga í þeim löndum sé

innbyrðis en mjög frábrugðin þeirri umræðu og þeirri hefð sem hér hefur skapast í svíþjóð er um það bil tveggja áratuga hefð fyrir því fjárlagaferli sem þar er byggt á meginstefnan í ríkisfjármálum og höfuðlínur fjárlagafrumvarpsins sem þar eru unnar eru lagðar fram að vori fyrir fimmtánda apríl er lagt fram svokallað vorfrumvarp að fjárlögum þar er inni stefnumótandi umgjörð fyrir efnahagspólitík ríkisstjórnarinnar ásamt fjárlagarömmum fyrir næsta ár þannig að þetta er grunnurinn að þessari rammalöggjöf um fjármálin og fjárlögin sem svíar hafa sett hér upp horfurnar eru metnar og sömuleiðis eru rammar fyrir næstu þrjú til fjögur árin lagðir fram í þessu svokölluðu vorfrumvarpi er unnið í tvo mánuði um það bil þar fjalla einstakar nefndir um sína málaflokka og fjárlaganefndin í lokin tekur síðan málið allt saman gefur álit sitt sem er rætt og staðfest á þinginu þegar hið eiginlega fjárlagafrumvarp einn og við þekkjum það hér kemur fram er það venjulega um tuttugu september ár hvert þar er um að ræða frekari sundurliðun og nánari útlistun á tekjum og gjöldum næsta árs á eftir og eins og ég gat um er þetta frumvarp lagt fram tuttugasta september og þá hefur stjórnarandstaðan hálfan mánuð frá framlagningu frumvarpsins til þess að setja fram sínar breytingartillögur á því fjárlagafrumvarpi þá tekur við ferli sem liggur í því að fjárlaganefndin fær sænska frumvarpið í heild sinni og leggur fram álit sitt til umræðu og afgreiðslu um miðjan nóvember þannig að þar er ramminn allur markaður inn við tekur síðan ferli sem tekur um það bil mánuð þar sem nefndir sænska þingsins taka við fjárlagafrumvarpinu og ramma sinna málaflokka og þessu er skipt þar niður í tuttugu og sjö nefndar eða málefnasvið og hver nefnd skoðar þau svið sem undir hana heyra þetta gengur í þessum þrepum að meðan nefndirnar eru að vinna þessa vinnu afgreiðir þingið eins og ég gat um áðan hvorutveggja tekjuhliðina og heildarútgjöldin í nóvember og síðan að lokinni umfjöllun nefndanna um þessi tuttugu og sjö málefnasvið kemur frumvarpið inn í þingið þar sem rædd er skipting innan hvers málasviðs umræðan í þinginu sænska verður því bundin og er bundin hverju þessara tuttugu og sjö málefni að og þeim nefndaráætlunum sem um þau fjalla hverju sinni það er mjög fróðlegt fyrir íslenska þingmenn að íhuga það með hvaða hætti svíar vinna sína vinnu því að

svíþjóð býður upp á það að áætlun á vef þingsins þar er áætlun um það með hvaða hætti nefndir muni taka fyrir sína ramma sú áætlun er birt á vef þingsins hún er tímasett hvenær áætlað er að umræðan fari fram og hvenær niðurstaðan liggur fyrir í prentuðu formi þetta er í megindráttum innihaldið í því frumvarpi til laga sem hér er lagt fram til breytinga á þingsköpum til þess að einfalda og verða við ítrekuðum óskum þingmanna um það að umræðan um fjárlög íslenska ríkisins verði til muna skipulagðari og meira upplýsandi hvorutveggja fyrir þingmenn og ekki síður fyrir þá sem vilja fylgja eftir málum sem varða fjárlagaferlið þó ekki sé farið hér inn í það að skipta viðfangsefnum upp í tuttugu og sjö svið eru tekin ákveðin skref í þá veru þeim er skipt upp í fjögur svið tekjuhliðina útgjöld á sviði velferðar og menntamála útgjöld á sviði atvinnu og samgöngumála og svo fjórði flokkurinn útgjöld á sviði opinberrar stjórnsýslu ég vil ítreka það að þetta mál er lagt fram hér eftir allverulegar umræður vitandi það að þingskapanefnd er að störfum og ætlunin er að reyna að slípa af ýmsa vankanta sem komið hafa í ljós í vinnu þingsins á grunni þeirra nýju þingskapa sem sett hafa verið þar vil ég nefna sérstaklega einn agnúa sem ég hef rætt og ræddi hér í tengslum við fjárlögin fyrir árið tvö þúsund og tólf sem laut að verkaskiptingu á milli fjárlaganefndarinnar og efnahags og viðskiptanefndar til marks um það í þeim ramma sem haldinn er um fjárlagaferlið í svíþjóð leggur það fyrir að það er pólitísk samstaða allra flokka á sænska þinginu um þann ramma sem dreginn er varðandi fjárlagaferlið og þau mörk sem sett eru varðandi afkomu ríkisins og útgjöld til dæmis þegar spurt er um það

eða forstöðumenn stofnana geri ekki tilraunir til þess að komast út fyrir þá ramma sem þeim eru markaðir er svarið mjög einfalt nei það er ekkert um það að ræða það er ekkert um neinar aukafjárveitingar að ræða í þeim fjárlögum sem þingið hefur gengið frá reglurnar sem um það gilda leyfa það ekki og það dettur engum stjórnmálamanni í hug á sænska þinginu að fara ekki að þeim ramma sem þar er dreginn þetta er eins og ég gat um tuttugu ára ferli pólitísk samstaða um það og allir virða það regluverk sem þar er í gangi fjárlaganefndin sænska ber ábyrgð á allri umfjöllun um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar og jafnframt málefni seðlabankans einnig þau mál sem lúta að tökum eða taki á útgjöldum til málaflokka sömuleiðis áætlanir allar um tekjur ríkissjóðs ég vil nefna það líka hér að fjárlaganefndin sænska undirbýr einnig öll mál sem varða peningastefnu lána og gjaldeyrismál fjármálamarkaði og skuldastýringu ríkissjóðs ásamt regluverki um tryggingasölu á markaði og málefni ríkisendurskoðunar að því marki sem ekki heyra undir stjórnskipunarnefnd

mannauðsmál ríkisins tölfræði um þjóðhagsreikninga reikningshald endurskoðun rekstrarhagkvæmni og svo framvegis og svo framvegis ég tel að við endurskoðun þingskapa okkar og þá vinnu sem þingskapanefndin er í þurfi sömuleiðis að horfa til þeirra verkefna sem fjárlaganefnd alþingis er ætlað að sinna forseti ég geri það að tillögu minni hér að þessu frumvarpi verði vísað til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar með óskum um það og tilmælum um það að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sendi